heimilað að setja með reglugerð nánari reglur um þátttöku íslands í sjóðum stofnunum og verklegu samstarfi í tengslum við samvinnu á ytri landamærum schengen ríkjanna nauðsynlegt getur verið að setja nánari reglur um það hvernig samstarfi á grundvelli schengen samningsins skuli háttað í framkvæmd það er þegar slíkt samstarf kallar ekki á að gerðar séu breytingar á lögum ákvæðinu er jafnframt ætlað að festa í sessi það samstarf sem þegar hefur verið komið á fót á þessum vettvangi líkt og landamærastofnun evrópu og landamæra í öðru lagi er lagt til að fellt verði úr elleftu grein laganna að atvinnuleysisbætur sem og greiðslur úr almannatryggingum teljist ekki til tryggrar framfærslu við mat á því hvort skilyrði er fyrir veitingu dvalarleyfis eða búsetuleyfis hér á landi er þessi breyting til samræmis við þau skilyrði sem sett eru til veitingar á íslenskum ríkisborgararétti samkvæmt níundu grein laga um ríkisborgararétt númer hundrað nítján hundruð fimmtíu og tvö að endingu er lagt til í frumvarpinu að ákvörðun um brottvísun e e s borgara sem skráð hefur búsetu sína hér á landi í þjóðskrá verði ekki framkvæmanleg fyrr en ákvörðunin er endanleg e e s útlendingar fá ekki lengur útgefið dvalarleyfi sér til handa við löglega dvöl í landinu en